De bescherming van mensenrechten is een van de belangrijkste kernwaarden van de Europese Unie. Helaas laat de EU niet altijd meer zien onvoorwaardelijk een gezamenlijk front te vormen tegen de individuele personen die deze rechten schenden. Het huidige voorstel waarin personen die grove schendingen van de rechten van de mens begaan de toegang tot de EU wordt ontzegd en hun tegoeden worden bevroren, is een effectief instrument. Dit voorstel heeft twee grote voordelen de onschuldige bevolking van het land blijft buiten schot en de mensenrechtenschenders worden aangepakt waar het hun het meest pijn doet.

Daarom zie ik uit naar het definitieve voorstel van de Commissie, zodat onze Unie nog beter dan nu in staat zal zijn de universele rechten van de mens te verdedigen.